Señor Presidente, señor Comisario, la crisis financiera y económica está produciendo los efectos más amargos y más severos sobre los países emergentes y en desarrollo, especialmente en aquellos que tienen una renta más baja. Esta crisis ha frenado el crecimiento sostenido que se estaba produciendo en muchos de estos países en la última década un crecimiento económico que creaba empleo, que conducía al saneamiento de sus cuentas públicas, que permitía reducir su deuda externa, que alentaba la expansión de su actividad comercial y, además, que contribuía a recibir más ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo, en los años previos a la crisis estos países ya habían sufrido, primero, la crisis alimentaria, que puso en peligro la subsistencia de centenares de millones de personas

finalmente, la crisis climática, cuyos efectos sobre las cosechas o sobre las infraestructuras dañan más a los países más pobres. La crisis financiera vino a multiplicar esta débil situación en que se encontraban estos países. Como señala la propia Comisión Europea, tras haber afectado a los países desarrollados y a los países emergentes, la tercera ola de la crisis financiera ha dañado a los países más pobres, convirtiendo esta crisis, en principio económica, en una crisis de desarrollo, en una crisis social y en una crisis humanitaria. De hecho, todos los campos de actividad de estos países se han visto dañados.

Se ha reducido el comercio, lo que perjudicará a la balanza por cuenta corriente de estos países. Hay menos inversión externa y débil acceso de estos países a la financiación internacional, y se constata una reacción proteccionista creciente de los países desarrollados. Por otra parte, han disminuido las remesas de los emigrantes y también se ha reducido la ayuda oficial al desarrollo. Como resultado, centenares de millones de personas se han sumado a la lista de los más pobres y centenares de miles de niños morirán antes en continentes como África.

pidiendo la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal y, también, trabajando para una moratoria de la deuda o una condonación de la deuda para los países más pobres. Como ponente de este informe he querido alcanzar el mayor consenso posible y he aceptado, en transacción, enmiendas de todos los grupos parlamentarios, pero todavía mañana me dispongo a presentar una enmienda oral al apartado 34 de este informe, con objeto de sumar más votos, más voluntades para algo que creo imprescindible que la voz europea sea unida y que sea fuerte en la ayuda a los países en desarrollo.